Opakovaně se vracíme k nepřijatelné situaci, která panuje v Číně, v této nejlidnatější zemi na světě, v zemi, která má bohaté duchovní tradice. Jsem velmi ráda, že jsme našli tak širokou shodu a chci všem spoluautorům poděkovat za to, že jsme dokázali i přes různé přístupy najít opravdu koncensus. Je to velmi důležité, protože Čína je pro nás důležitá. Je důležité, aby Čína naplňovala svoji vlastní ústavu, právo na svobodu vyznání.

V mé vlastní zemi, v České republice, máme více než sto žadatelů o azyl z Číny.

Posledně jmenovaní jsou navíc obětí nedávno obnoveného systému koncentračních táborů a také elektronického sledování. V této souvislosti zmiňujeme konkrétní případy lidí a žádáme jejich okamžité propuštění. Za všechny uvedu například doživotně odsouzeného ujgurského ekonoma, intelektuála, ochránce práv lidu Ilhama Tohtiho.

Snad ano, tak jako jsme se dočkali propuštění Nelsona Mandely nebo Václava Havla. Žádáme sankce pro osoby, které se podílejí na současných represích v provincii Sin ťiang.